Escuchando al portavoz de la Comisión —el señor Margaritis—, ayer, parecería que ustedes dan la cuestión catalana por cerrada se aplica el 155 y aquí no ha ocurrido nada. Nada más lejos de la realidad estamos a tres días de un auténtico desastre. La intervención de la Generalitat supone la intervención de una institución restablecida antes de la promulgación de la Constitución de 1978 y nos va a llevar a una crisis política, social, de enormes dimensiones y, además, se va a añadir eso a las detenciones de dos personas de la sociedad civil catalana que son dos detenciones injustas y arbitrarias. Y, por otro lado, seguimos teniendo encima de la mesa también una posible declaración unilateral de independencia que no genera consenso en la sociedad catalana y que también es un gravísimo error. Estamos a tres días del desastre, y yo les digo que hay muchos ciudadanos en Cataluña angustiados que esperan una respuesta. Si nuestros gobernantes son incapaces de dialogar, de hablar y de llegar a algún consenso que establezca una salida negociada, los ciudadanos de Cataluña esperan del presidente del Consejo, de su Consejo y de su Comisión Europea una respuesta a la altura.